Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, eu cred că poziția Europei, a Uniunii Europene a fost foarte clară pe acest subiect. Sigur, ne am stabilit ținte, ne am stabilit ținte pentru 2030, pentru

2050. Însă cred că acest summit este important pentru că, din păcate, nu numai Europa poluează și, dacă noi avem pași importanți făcuți, știm bine că globul este afectat de poluarea din China, din SUA...

cred că la acest summit reprezentanții instituțiilor europene trebuie să sublinieze acest lucru, iar acest summit trebuie să se termine cu măsuri concrete la nivel global și, desigur, părerea mea este că Organizația Națiunilor Unite trebuie să fie mai implicată pe acest subiect. Și mai cred, domnule comisar, că este bine ca noul cadru financiar multianual să nu uităm de bugete să reflecte faptul că avem nevoie de investiții, avem nevoie de susținerea IMM urilor pentru adaptarea la noile măsuri, iar fără investiții, fără inovare, fără cercetare, nu o să putem să atingem țintele.